Fakt, niezwykle strategicznie położonym na południowym Kaukazie, co powoduje sytuację konfliktową z potężnym sąsiadem z północy, czyli z Rosją. Zatem wdzięczny jestem pani Komisarz za deklarację, że jutro zostaną uruchomione środki pomocowe, na które tak bardzo Gruzja czeka. Proszę pamiętać o tym, że Gruzja, kiedy zdecydowała się na drogę demokratycznych reform, Gruzja, która zdecydowała się na łączenie bardziej z zachodem Europy niż z Rosją jak to miało miejsce przez dziesiątki lat, a nawet można powiedzieć przez stulecia straciła partnera gospodarczego, który kupował w Gruzji 80 produkcji tego kraju. My nie zrobiliśmy nic, aby wejść w to miejsce i kupować towary produkowane w Gruzji, by zapewnić możliwość funkcjonowania tego kraju.

I jeszcze jedna kwestia pani komisarz, my nie możemy rozpatrywać na płaszczyźnie politycznej Gruzji jako naszego oddzielnego zupełnie partnera dlatego, że Gruzja jest uwikłana w nieprawdopodobnie skomplikowaną sytuację geopolityczną. W związku z powyższym nie wyobrażam sobie, że w czasie rozmów, które Unia Europejska prowadzi z Rosją, nie ma ani słowa na temat sytuacji w Gruzji. Ja już nie chcę powtarzać o tym sześciopunktowym planie Sarkozy'ego, bo o tym mówili wszyscy, ale musimy pamiętać o tym, że nasze kontakty, niezwykle istotne dla nas oczywiście, z tak potężnym partnerem jak Rosja muszą odnosić się także do tych mniejszych partnerów, którzy są nam bliscy i drodzy.